Bien évidemment, à l'occasion de la réunion informelle des ministres de la défense de demain, ce sujet spécifique sera abordé, et nous verrons dans les prochains jours ce qu'il résulte d'une rencontre informelle entre ministres de la défense dont certains, je le sais, ont envie de progresser sur le sujet.